uznání významu regulovaných profesí pro sektor služeb či inovací. Mám ale problém se základním principem předkládaného předpisu. Domnívám se totiž, že stanovená povinnost členských států oznamovat Komisi, jaké změny provedly v rámci regulovaných profesí ve své vnitrostátní úpravě, je v přímém rozporu s principem subsidiarity a proporcionality. Každá země přece musí být sama schopna určit, jaké předpoklady a jakou kvalifikaci je nutno pro výkon konkrétního povolání splnit. Regulace určitých povolání je nutná pro zajištění ochrany veřejného zajmu, vysoké ochrany spotřebitelů a vysoké kvality služeb. Podporuji sice systém vzájemného uznávání diplomů a kvalifikací, ale domnívám se, že úprava podmínek pro výkon regulovaných profesí musí zůstat plně v kompetenci členských států. Nechci, aby Komise českým uchazečům o post advokáta diktovala délku koncipientské praxe nebo předpisovala potřebu vzdělání pro české mediky apod. Svojí politické frakci doporučím, aby se při hlasování o návrhu zdržela.